Sie haben gesagt Es wird nicht investiert und Es muss investiert werden deswegen braucht es die Fonds.

Warum geht keiner mit seinem Geld hin und investiert in Griechenland?

Sie stellen immer nur fest Es passiert nicht, aber die Frage ist doch Warum?